Susțin necesitatea de a corela specializările propuse de instituțiile de învățământ și posibilitatea de angajare conform articolului 27. Numărul studenților din România a crescut de patru ori în ultimii 20 de ani, însă majoritatea au dificultăți să și găsească locuri de muncă pe măsura pregătirii lor. Este nevoie, totodată, de programe pentru a facilita prima angajare și formare profesională continuă.